Az ön anyanyelvén és az én anyanyelvemen fogom most ezt a pár másodpercet kihasználni. Én elfogadom azt, amit ön mondott, nincs semmiféle kifogásom az ellen, hogy önök is átgondolják a helyzetet és igyekezzenek minél korrektebb válaszokat adni, de önnek volt egy mondata, és ezt én nagyon szeretném megragadni, hogy politikai kérdésekre politikai válaszokat kívánnak adni.

Mi a Parlament részéről már megtettük azt, hogy korlátoztuk magunkat, tényleg nagyon kevés kérdés van, gondolom, az a kilencezer önöknek soknak tűnik, a Bizottság kapacitásához képest ezt talán kevésbé sok. De igen, amikor egy képviselő megkérdezi azt, amit éppen megkérdez, akkor ő egy politikai választ akar adni, amit föl tud mutatni a választóinak, vagy bármilyen közegben, hogy igen ez az Európai Bizottság álláspontja.